La domanda in realtà è per il Consiglio e per la Commissione ma la faccio all'on.

Questo Parlamento ha chiesto, a grande maggioranza, di decidere sulla doppia sede, che costa ben 200 milioni di euro l'anno,